Vous êtes très clair, mon cher collègue. Vous voulez un droit à la vie du fœtus et vous êtes un adversaire de l'avortement!